Problem nie polega na tym, że zalewają nas imigranci, tylko na tym, że niewłaściwi imigranci.

Obiecano im duże zasiłki i oni chcą duże zasiłki. Już kiedyś określiłem ich, co mnie kosztowało 3000 euro, ale dyplomata kongijski powiedział, że Europę zalewa afrykańskie szambo.

A ponieważ najlepszym nauczycielem jest przykład, musimy dać przykład i przestać płacić zasiłki również sobie, gdyż własnych ludzi też demoralizujemy. Jak wiadomo, socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju. I właśnie słyszę, że cały czas na tej sali wszyscy usiłują to zrobić.